care anul trecut în august și septembrie au fost răpiți din Kosovo, din Republica Moldova și din alte state.

12. Evident, toate aceste răpirii au fost făcute la ordinul lui Erdogan, cu complicitatea autorităților din aceste țări. Am văzut imaginile în care profesorii erau arestați în mod brutal, chiar în fața școlii, chiar în fața casei, chiar pe stradă, chiar din clasă. Au fost răpiți și duși la aeroport, urcați într un avion și trimiși, automat, în Turcia, fără nici un proces de extrădare și fără nici o cerere de extrădare, pur și simplu, răpire. Mulțumesc tuturor celor care au semnat scrisori alături de mine pentru salvarea acestor oameni.